Ja, jaz verjamem, da je predlagatelj zakona seveda proučil tudi druge učinke, ki jih ima ta zakon. Za kakršnokoli dodatno pojasnilo, če bo potrebno, pa seveda v posameznih primerih lahko pripravimo izračun. Glejte, pri vsakem posamezniku so različne olajšave, ki jih ta uveljavlja. Tako da pri vsakem pride iz tega naslova seveda tudi drugačen izračun. Hvala.